Doch ist Ihnen bewusst, dass die Zahlen und vor allen Dingen der Beitrag, den Sie heute zitiert haben, inzwischen auch als falsch bekundet worden sind, sprich, dass die Zahlen nicht stimmen?